Een andere zaak, een zaak die hier nooit aan bod komt, is de situatie in Zuid Afrika, waar het geweld altijd maar extremere en dramatischere vormen aanneemt en waar boeren en andere blanke burgers specifiek geviseerd worden. Het is nog altijd wachten op het eerste serieuze initiatief van de Europese Unie op dat vlak en ook dat is een schande.